Madame la Présidente, depuis 2001, les services secrets allemands ont espionné des entreprises et des personnalités européennes, notamment françaises, pour le compte des États Unis.

La chancelière tente de se défausser de sa responsabilité en accusant ses services secrets d'avoir eu je cite des faiblesses techniques et d'organisation. Cette affaire est grave, car elle prouve que l'Allemagne a trahi la France et ses partenaires européens au profit des États Unis. Elle tend aussi, selon moi, à prouver que l'Allemagne instrumentalise l'Union européenne pour la mettre au service des intérêts américains.